Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Koleżanki i Koledzy! W wystąpieniu pana komisarza pojawiały się słowa ambicja, determinacja. Na szczęście pojawiło się sformułowanie realne działania.

Czy jesteśmy przygotowani do dyskusji po realnej analizie działań, ale również możliwości poszczególnych państw?

Wreszcie, żeby to wszystko było realne, czy mamy realne źródła finansowania? Pan komisarz powiedział o ogromnej kwocie ponad 320 mld euro na działania środowiskowe, ale zapomniał powiedzieć, że Komisja nie przygotowała budżetu na transformację.

Jednocześnie chcę zapytać, czy tak ambitne plany nie spowodują, że jeżeli nie przyłączą się do nas inne gospodarki zwiększy się a nie zmniejszy emisja, dlatego że cała Unia Europejska wyprowadzi się do krajów, gdzie można pozwolić sobie przy niższych standardach na wysokoemisyjną gospodarkę.